Reálna situácia vonku, za bránami Parlamentu, je však taká, že malí a strední podnikatelia zatvárajú svoje podniky, drobní živnostníci rušia svoje živnosti a spolu s ďalšími občanmi, ktorí prišli o zamestnanie, sa hlásia o podporu na úradoch práce. Veľkí zamestnávatelia, ktorí chcú prežiť a udržať svoju produkciu, postupne sťahujú výrobné kapacity z Európy do iných krajín sveta. Európa už takto prišla o mnohé sklárne, cukrovary, lodenice, železiarne, automobilky a naši občania prišli o pracovné príležitosti. Vo vytváraní nových pravidiel, zavádzaní a predpisovaní nových administratívnych postupov sme asi najkreatívnejšou komunitou na svete a pri našom prílišnom zaujatí nám akosi uniká skutočnosť, že v takomto prostredí už ani naši stabilní zamestnávatelia nechcú zotrvať a postupne presúvajú svoje kapacity do Ázie, Južnej Ameriky či do Ruska.